Čo Európa skutočne potrebuje, je konkurencieschopnosť a sloboda v podnikaní.

Žiaľ, všetky dobre mienené opatrenia, ako aj tie proti sociálnemu dampingu spôsobujú presný opak.

Vtedy vzniknú nové pracovné miesta a to je najlepšia sociálna ochrana zamestnancov.